Od prijatia iniciatívy Small Business Act už uplynulo viac ako dva roky, a preto je správne, že Komisia vo februári vydala oznámenie o preskúmaní tejto iniciatívy. Ukazuje sa, že naše úsilie presadiť priaznivejšie legislatívne prostredie pre malé a stredné podniky sa zatiaľ dostatočne neprejavilo v samotnom podnikateľskom prostredí. Aj preto Komisia na základe diskusií s predstaviteľmi organizácií reprezentujúcich malé a stredné podniky pripravila ďalšie opatrenia, ktorými by sme mohli prispieť k zlepšeniu ich situácie.

Skúsenosti z mojej krajiny mi totiž ukazujú, že národný administratívny obor je neuveriteľne rezistentný a veľmi húževnato odoláva všetkým zmenám, ktoré by obmedzili jeho schopnosť šikanovať drobných podnikateľov.